Herr Kommissar, herzlichen Dank für diese Information.

Das Binnenmarktkonzept hat sich an diesem Grundsatz zu orientieren.

Wir haben eine Europa 2020 Strategie, die ohne eine Stärkung des Binnenmarktes nicht umsetzbar ist, und wir diskutieren die Finanzielle Vorausschau bis 2020, die, wenn sie nicht mehr Geld für politische Initiativen für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Beschäftigung und soziale Solidarität beinhaltet, es nicht ermöglicht, dass das Konzept Europa 2020

Europas und damit die Unabhängigkeit unseres Kontinents.

Hier geht es um den Zugang der KMU zu Kapital. Wir müssen schauen, dass die KMU nicht nur über Kreditfinanzierungen und nicht nur über die Förderung von Krediten finanziell unterstützt werden, sondern dass wir auch andere Wege finden. Wir müssen den Risikokapitalfonds, die Projektanleihen und den E Commerce fördern, strenger gegen Piraterie vorgehen, gemeinsame konsolidierte Körperschaftsbemessungsgrundlagen schaffen, die öffentliche Auftragsvergabe regeln und die vier Freiheiten die Freiheit des Personen des Waren des Dienstleistungs und des Kapitalverkehrs realisieren.

Danke für die Initiative, Herr Kommissar!